Hvala lepa. Spoštovane poslanke in poslanci! Vsak vinogradnik in vinar lahko v svoji kleti proda odprto vino, se pravi, ne, ne, originalno polnjeno vino, vsak, tako kot, spoštovani gospod poslanec, v Avstriji tudi pri nas, na vinskih cestah, ali pa če ni vinske ceste v svoji zidanici, v svoji kleti lahko vsak proda in se nič ne spreminja z le z zakonom, ki je v veljavi leta dva tisoč trinajst ali pa z vašim zakonom. In tam je tudi največja dodana vrednost. In brez davčne blagajne, jaz sem res že nekaj časa državna sekretarka in imam seveda tudi zato zgodovinski spomin. V mandatu prejšnje vlade smo odpravili limit pri zakonu dohodnini, ki je prej postavljal do kod, do kakšnega katastrskega dohodka se lahko kmet vinogradnik obdavči po katastrskem dohodku in od kod naprej mora voditi knjige. In davčne blagajne niso potrebne za vinogradnike. Morajo imeti davčne blagajne drugi, ki imajo kakšno drugo pridelavo, ampak ne pa vinogradniki. Potem še enkrat povem, da ustekleničeno vino pomeni, da je originalno zaprto v plastenki ali pa v steklenici. In da tudi če je vaš zakon sprejet, bo veljalo, da tako vino mora iti v analizo in da mora imeti, če ne na etiketi, pa zraven dokument, kjer bojo podatki o tem vinu. In da zaradi tega bistvene razlike v smislu obveznosti pridelovalca ni, samo embalaža mora biti zaprta. In ko omenjate Avstrijo, naše strokovne službe so preverile v Avstriji, njihove strokovne službe so povedale, da v Avstriji nimajo teh problemov, kaj naj spremlja vino, ker nimajo prometa neustekleničenega oziroma originalno polnjenega vina. Tudi vi, spoštovani poslanci, v vašem predlogu zakona, ko omenjate primer Avstrije, nič o tem, kako je pri njih z neoriginalno polnjenim vinom, ra, ne, tako da ... Me zanima res, v tudi mene, a ne, a smo tukaj šli drugače ali pa bolj strožje kot Avstrija, predvsem pa, poglejte, z vso odgovornostjo in predvsem s spoštovanjem do stališč, ki jih imajo naši vinogradniki, govorim in predstavljam mnenje tukaj vlade. In še nujno moram se oglasiti na temo kazni. Jaz verjamem, da je bila pri vašem zakonu napaka že leta dva šestnajst in zdaj in zaradi tega nisem tega izpostavljala, ampak vi ste kazni znižali, predvsem za fizične osebe, ampak ne za majhne pridelovalce, fizične osebe, kjer ste predlagal enake kazni. Verjamem, da je to lapsus in da bi ga z amandmajem popravili. Kar vi ste predvideli za fizične osebe, če so veliki pridelovalci, kazni od tisoč sto do tisoč tristo, če so srednji, od osemsto petdeset do tisoč sedemsto, se pravi najvišja višja kot pri velikih in za male od šeststo, od šeststo petdeset do šest tisoč petsto. Tudi vi niste predlagali tukaj znižanja kazni, ampak verjamem, še enkrat, verjamem, da je bil to lapsus. In zaradi tega do te, do zdaj nisem tega izpostavljala. Pa še enkrat povem, da kazni, kakršne so v veljavnem zakonu, so bile razpolovljene po amandmaju odbora pri prejšnji obravnavi, ker se ga spomnim, ja, je bil v letu dva tri, dva trinajst sprejet. In takrat so bile te kazni pol nižje, a ne, s tem amandmajem so zdaj veljavne pol nižje, kot so jih predlagali pridelovalci. Kazni smo postavili tako in sistem kazni je tak, tako kot so takrat predlagali pridelovalci. In še ... To je samo zgolj opazka in informacija. Kuhano s vino je proizvod iz vina in ne zapade pod to, pod to, pod ta zakon. Ne velja pa omejitev točenja, neoriginalno polnjenega, vina za mošt. Se pravi, mošt je reguliran sicer z zakonom, vendar ta omejitev ne velja. Hvala lepa.